Doresc, în această intervenție, să îmi manifest satisfacția în legătură cu modul în care Uniunea Europeană se dovedește, în aceste zile, a fi principalul actor în găsirea de soluții viabile pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Mă bucur, în același fel, și pentru faptul că statele membre au reușit să se pună cât de cât de acord și să prezinte o poziție comună, chiar dacă acordul între cele 27 de state membre nu e ușor de obținut. Poate că rezultatul nu va fi conform ambițiilor și așteptărilor noastre, dar decizia statelor Uniunii Europene de a oferi 7,2 miliarde de euro țărilor în curs de dezvoltare este cu atât mai importantă cu cât aceste țări au nevoie acută de sprijin financiar. Și, poate, prin acest exemplu, celelalte țări ONU ar putea fi antrenate în aceeași direcție.